Los socialistas españoles en el Parlamento Europeo damos siempre la bienvenida a los actos, instrumentos y acuerdos que expresan el compromiso político de la Unión Europea con América Latina. Y, por tanto, damos la bienvenida a los acuerdos comerciales multipartes, a los acuerdos comerciales con Colombia y Perú, y a su extensión a Ecuador. Pero, dicho esto, damos toda la importancia —y, desde luego, se la doy yo— al mecanismo de estabilización, y a la actualización y mejora del mecanismo de estabilización del plátano, que es como en Canarias llamamos al banano. Porque no podemos ignorar que existen productores de banano ―plátano― en la Unión Europea, en regiones ultraperiféricas, y que el plátano mantiene cerca de treinta mil puestos de trabajo en esas regiones ultraperiféricas, siete mil de ellos en Canarias. Por tanto, hay que decir con toda claridad que la Unión Europea cumple el deber de informar a este Parlamento Europeo, a través de la Comisión, en el caso de que se vaya a alcanzar el volumen máximo de importaciones de plátano procedente de esa región centroamericana, pero, sobre todo, de mantener su alerta temprana y su capacidad de respuesta.

Para defenderse frente al incumplimiento de los términos señalados en el propio acuerdo. Y eso exige mantener la alerta temprana, informar a este Parlamento Europeo ―en eso consisten las mejoras introducidas― de cualquier situación que merezca la atención, el análisis, el seguimiento y la revisión anual, en su caso, de los términos concordados y, también, la previsión de la respuesta compensatoria, en su caso. Por eso, damos la bienvenida a un acuerdo que es respetuoso con el medio ambiente, que tiene cláusulas de crecimiento y desarrollo regional inclusivo en América Latina, pero llamamos la atención de la Comisión sobre la imprescindible necesidad de observar estrictamente los términos del mecanismo de estabilización del plátano, pensando que es un producto de extrema sensibilidad en las regiones ultraperiféricas.